Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten! Ich bin Frau Kollegin Jordan dankbar, dass sie seit längerer Zeit den Aufbau dieser uns wichtigen Agentur begleitet und hier auch berechtigte Fragen für das Funktionieren der Agentur stellt. ACER, noch immer eine junge Einrichtung, hat seit zwei Jahren auch die Aufgabe, den Energiegroßhandelsmarkt zu begleiten, zu kontrollieren und missbräuchliche Praktiken im Großhandel für Energie in Europa

Es geht in der Tat darum, dass wir den Markt in der Beobachtung umfassend analysieren, Daten erheben, Durchführungsvorschriften umsetzen und die Agentur entsprechend fachlich, personell und auch mit Sachmitteln versehen.

Es bedarf jetzt nur noch der möglichst raschen Zustimmung der Haushaltsbehörde, dann könnten wir diese IT Plattform noch in diesem Jahr aus den bereitgestellten Mitteln beschaffen.

genügend Mittel vorgesehen haben. Das ist der eine Teil die Beschaffung von IT und Datenverarbeitungshard und software und die Inbetriebnahme derselben.

Wir haben deswegen immerhin fünfzehn fachlich geeignete Stellen bereitgestellt, die die Agentur auch schon besetzt hat.

Wenn es weitere Forderungen, weiteren Bedarf für eine weitere Verstärkung des Personals gibt, dann werden wir das in der Kommission zeitnah bearbeiten, aber haben das generelle Problem, dass wir ja in einem Fünfjahreszeitraum als Kommission unsere Dienststellen insgesamt jährlich um 1 in fünf Jahren um 5 abbauen sollen. Das ist der von der Kommission zugesagte Beitrag zur Haushaltspolitik, auch den Mitgliedstaaten gegenüber. Dies engt unsere Spielräume, umzuschichten und in ACER weitere Stellen zu schaffen, natürlich deutlich ein. Wir haben dann mit ACER einen Prozess begonnen, dass die vorhandenen Personalressourcen und Haushaltsmittel auch unter dem Gesichtspunkt, ob REMIT eine noch stärkere Priorität bekommen soll, umgeschichtet werden können. Auch diese möglichen Umschichtungen innerhalb von ACER werden von uns geprüft. Ich kann Ihnen versichern, dass wir REMIT, diese europäische Gesetzgebung, nicht nur als Kommission dem Hohen Haus vorgeschlagen haben und damit gewollt haben, sondern wir wollen auch den Erfolg unserer Überwachung und Steuerung der Großhandelsmärkte im Interesse von Transparenz und damit unsere Verbraucher dadurch auch einen Vorteil haben, in dem die Preisbildung marktwirtschaftlichen Grundsätzen und keinerlei Missbrauch unterliegt.